Gospođo predsjednice, cilj Europola je unaprijediti učinkovitost i suradnju između nadležnih tijela zemalja članica i udružiti se u sprečavanju i borbi protiv ozbiljnog međunarodnog organiziranog kriminala. Uloga Europola je napraviti značajan doprinos za provedbu zakona Europske unije. Ovaj prijedlog regulacije teži usklađivanju Europolovih odluka sa zahtjevima Lisabonskog sporazuma, postavljanju zakonodavnog okvira te kreiranju mehanizma za kontrolu Europolovih odluka od strane Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata. Time će se povećati legitimitet Europola i odgovornost prema građanima Europske unije.